Gospe poslanke, gospodje poslanci. Zakoni, ki urejajo pravico do glasovanja, in določbe za uveljavljanje te pravice so v demokratični vladavini temeljni. V demokraciji je pomembno določiti, kako kdo komu in zakaj je potrebno oddati glasove. Procesi, v katerih se volilne preference izražajo kot glasovi prevedeni v porazdelitev avtoritete oblasti se uresničujejo na volitvah, ki morajo biti pravilno in zakonito izvedene. V največji meri je to odvisno od članic in članov volilnih odborov. V Sloveniji jih je, članic in članov volilnih odborov, približno devetnajst tisoč. Do sedaj jim ni bilo potrebno plačevati dohodnine od prejetega nadomestila za upravljanje dela v volilnem odboru. Realizacija ideje, da bi tudi te vrste dohodek postal dohodninsko obdavčen, bi pomenila od destimulativni dejavnik za državljanke in državljane, ki to delo hočejo opravljati. O tem, o tem nas je poslance državnega zbora obvestila Državna volilna komisija in to na podlagi izkustvenih spoznanj ob lanskoletnih državnozborskih in lokalnih volitvah, ko so marsikje v Sloveniji s skrajnimi napori vzpostavili pravilno konstitucijo volilnih odborov. Zato je prav, da Zakon o dohodnini spremenimo in dopolnimo tako, kot je predlagano, če naj zagotovimo nemoteno odvijanje vseh prihodnjih volitev in referendumov. Najprej določamo izjemo odplačila dohodnine za prejemke v zvezi z opravljanjem dela članov volilnega odbora. Mi smo danes v obrazložitvah že slišali natančno in podrobno pojasnitev, za kaj gre pri posameznih članicah in članih na z, volilnega odbora, ravno, ravno tako tudi, za kaj gre pri tistih, ki prostore oddajajo v najem za volilne namene, zato tega ne nameravam ponavljati. Tisto, kar se mi pa zdi pomembno poudariti, je, da je poleg nadomestila za opravljanje funkcije omogočena, oprostitev plačila dohodnine tudi za povračilo stroškov članom volilnih odborov in da je glede, plačila dohodnine za dohodek za odstop prostora to izjemno pomembno zato, ker je potrebno zasledovati cilj čim večjega števila volišč zavoljo lažje dostopnosti vsem volilnim upravičencem. Volilni odbori so namreč ključni volilni organi, brez katerih glasovanja na volitvah in referendumih ni mogoče izvesti, poleg tega pa zaradi heterogenosti svoje sestave jamčijo, da se volitve na Slovenskem opravljajo brez zapletov. Spremembe in dopolnitve zakona so bile na Odboru za finance popravljene s predlogi Zakonodajno-pravne službe in vlade. Zaradi navedenega je zakon pravno jasen za praktično izvedbo vseh predvidenih oprostitev pri plačilu dohodnine, povezanih z delom v volilnih odborih. Zavoljo vsega naštetega bomo v poslanski skupini Demokratične stranke upokojencev Slovenije podprli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini. Hvala lepa. Hvala lepa.